Dyskutowanie o kobietach i zmianach klimatu jest stosunkowo nowym zjawiskiem, jednak biorąc pod uwagę fakt, że to kobiety są w głównej mierze odpowiedzialne za podejmowanie decyzji związanych z konsumpcją i pracami domowymi, jak też fakt, że to kobiety na ogół są bardziej aktywnymi przedstawicielkami społeczeństwa obywatelskiego, uważam, że należy poświęcić znacznie więcej uwagi temu zagadnieniu. Dziś chciałabym podkreślić, w jaki sposób kobiety jeszcze bardziej mogłyby zaangażować się w prace i działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi.

na kierunkach technicznych. To pozwoli im na zdobycie nie tylko cennej wiedzy oraz zasilenie szeregów eksperckich, ale sprawi, że zostaną zatrudnione w sektorach, które są bezpośrednio związane ze zmianami klimatu, i zwiększy ich udział w podejmowaniu kluczowych decyzji w tym zakresie. Po drugie zdecydowanie popieram ideę tworzenia ukierunkowanych strategii politycznych mających na celu zapewnienie kształtowania przedsiębiorczości w znaczeniu ogólnym w kontekście równego dostępu kobiet i mężczyzn do miejsc pracy oraz ekologicznej gospodarki. Po trzecie chcę zaznaczyć, że oprócz długoterminowych strategii potrzebne są także jak najszybsze zmiany mające na celu ułatwienie kobietom dostępu do kredytów, a w szczególności do mikrokredytów. Poprzez swoją determinację i innowacyjne podejście kobiety mające dostęp do mikrokredytów, ubezpieczeń i usług będą stanowiły niezwykle ważny element w kształtowaniu ekologicznej gospodarki oraz łagodzenia skutków zmian klimatu.